Monsieur le Président, à l'heure où les jeunes Européens cherchent un premier emploi, le bilan de leur insertion professionnelle est alarmant, et l'articulation entre jeunesse et marché du travail fragile et terriblement insuffisante.

Durant leur vie, les générations futures ne connaîtront plus un seul, mais plusieurs métiers. Mobilité, compétences linguistiques, cadre commun de certification, formation professionnelle, éducation tout au long de la vie, les priorités sont identifiées. Même si l'organisation des programmes éducatifs relève de la compétence des États, l'Europe a un rôle à jouer en leur donnant les outils nécessaires pour qu'ils puissent collaborer ensemble à un avenir commun.